Ha ribadito, nel suo intervento, che secondo lui il nazionalsocialismo forse la terminologia è stata sbagliata non era parte del socialismo, ma non era, sosteneva, un'ideologia di destra, era un'ideologia totalitaria, non di destra, perché per l'onorevole Kamal...

Era un'ideologia che non era né di destra né di sinistra, ma era un'ideologia dittatoriale.